Le contexte l'impose, en quelque sorte, car nous observons, ces derniers mois, qu'en dépit du fait que la Cour devient un acteur de plus en plus important de la justice internationale, elle n'est pas à l'abri des remises en cause. Je pense, par exemple, à la récente résolution de l'Union africaine.

Deux options sont envisageables soit la poursuite devant la CPI, soit la mise en place d'un tribunal pénal international pour l'Irak et la Syrie. Il faut que nous commencions à réfléchir sérieusement à ces deux voies d'action possibles, car l'attentisme n'est plus de mise. J'entends les arguments des détracteurs, qui disent que la situation géopolitique ne permettra jamais de passer par

Voilà donc les trois axes de ce rapport prévention, soutien à l'ordre juridique international et action ferme quand il s'agit des crimes d'atrocités commis sous nos